Tisztelt Kollégák! Az Európai Bizottság a közelmúltban a román szociáldemokrata liberális kormánykoalíció antidemokratikus lépéseire gyorsan reagált.

Vélhetőleg tanult abból, hogy korábban csaknem egy évet késlekedett az Orbán kormány bírálatával, amely mára rendszerszerűen lebontotta a jogállamiságot, a médiaszabadságot, a demokratikus ellensúlyokat. Az is sajnálatos, hogy a Bizottság korábban éveken át szemet hunyt Trajan Basescu államelnök antidemokratikus lépései felett. Ez kettős mérce! Az viszont örvendetes, hogy a Bizottság most már megköveteli Romániában a független hatalmi szereplők kinevezésekor a többpárti egyeztetést. Jó lenne, ha ugyanezt kérné Magyarországon is, ahol az Orbán kormány alkotmánybírókat, bírósági vezetőket nevez ki többpárti egyeztetés nélkül. Ez újabb kettős mérce!